Sin embargo, habida cuenta de que mañana no estará presente en la Cámara la Alta Representante, puesto que tiene un compromiso con los ministros de Defensa de la OTAN, creo que sería oportuno que se modificara el orden del día y pudiésemos escucharla, porque tiene el propósito de hacer una declaración a este respecto.